Rád bych odpověděl a zopakuji víceméně to, co jsem konstatoval. Myslím si, že je věcí národních států, aby jmenovaly svého zástupce jako takového. Zažili jsme v Evropském parlamentu mnoho výhrad k jednotlivým zástupcům, ale nakonec to může vést pouze k odmítnutí Komise jako celku a nemůžeme se vyhrazovat nějakým způsobem osobně k jednotlivým zástupcům.